Comisia ITRE sprijină integrarea deplină a piețelor și a cadrului de reglementare, pe baza legislației UE, din domeniul energiei și încurajează participarea statelor din regiunea extinsă a Mării Negre la Tratatul privind Carta energiei, precum și asistența UE, a BEI și BERD la modernizarea infrastructurii energetice în regiune. Subliniem valoarea adăugată europeană și importanța coridorului sudic al gazelor pentru îmbunătățirea siguranței aprovizionării Uniunii Europene. Proiecte precum Nabucco, prioritate pentru Uniunea Europeană, alături de gazoductul transadriatic, conducta petrolieră paneuropeană, interconexiunea Turcia Grecia Italia sau interconexiunea Azerbaidjan Georgia România evidențiază atât importanța angajamentelor UE în regiunea Mării Negre, cât și nevoile ulterioare de intensificare a cooperării dintre țările din regiune.

Închei, doamnă președintă, solicitând Comisiei să dezvolte o strategie a Uniunii Europene pentru regiune, însoțită de un plan de acțiune și subliniem necesitatea creării unei legături între aceasta și strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării.